Pane předsedající, odstraňovaní bariér ve volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu je naší dlouhodobou prioritou. Z tohoto důvodu podporuji snahu Evropské komise o vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru. Důležitou podmínkou je však také komplexní a efektivní propojení dopravních sítí napříč Evropskou unií a vytvoření sourodé multimodální sítě. V tomto ohledu považuji za správné, že jsou v bílé knize několikrát zmíněny rozdíly v dopravní infrastruktuře mezi východní a západní částí Evropské unie. Na druhé straně však nejenom v této bílé knize, ale obecně v aktivitách Komise postrádám konkrétní opatření či iniciativy, jak tyto rozdíly odstranit. V tomto ohledu na mne aktivity Komise v oblasti dopravy působí poněkud nesourodě. Čekal jsem, že Komise přijde s řešením, jak rozdíly v dopravní infrastruktuře mezi východní a západní částí odstranit v podobě navrhovaného infrastrukturního fondu. Ten mě však velmi zklamal, protože opět soustředí většinu podpory do starých členských států, přestože odebírá 10 miliard z politiky soudržnosti, která je primárně určena pro slabší regiony. To je nejenom velkým zklamáním, ale osudovou chybou evropské integrace.